Y desde 2014, última elección al Parlamento Europeo, hemos asistido a un conjunto de episodios de injerencia delictiva en procesos electorales y consultas y referendos en Estados miembros de la Unión Europea. Este Parlamento Europeo, que envía misiones a supervisar la corrección y credibilidad de elecciones en el exterior, tiene toda la razón para preocuparse de que el derecho fundamental de participación política y de elección democrática no se vea interferido por una guerra híbrida de intoxicación, ciberterrorismo, manipulación ni chantaje de ninguna manera. Por tanto, es urgente que aglutinemos todas nuestras fuerzas para conformar cuanto antes nuestra agenda contra la ciberdelincuencia y por la ciberseguridad con una agencia europea de ciberseguridad y con la unidad de inteligencia contra la cibercriminalidad de Europol, que asegure que estaremos absolutamente preparados para que las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 no arrojen la más mínima duda sobre la credibilidad de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea y estemos absolutamente seguros de que el resultado refleja realmente la voluntad de los europeos y no la voluntad de quienes se han puesto de acuerdo desde algún oscuro y remoto taller de manipulación o intoxicación en el exterior para condicionar la composición de este Parlamento Europeo contra la Unión Europea y sus valores fundacionales.